hér erum við að velta vöngum yfir því hvað sé á ferðinni ég vil sérstaklega fagna þeim tóni sem hér er í umræðunni að við erum ekkert okkar á þeim stað að fara út í einfaldar skýringar hvorki á því hvað gerðist né hvernig eigi að bregðast við stríðsástandið í mið austurlöndum er ekki lengur bundið við það svæði

með miklu áþreifanlegri hætti en áður flóttamönnum fjölgar sem flýja óbærilegt ástand á svæðinu við þurfum skyndilega að bregðast við ófriðinum sjálf hryðjuverkaárásir hafa verið og eru hluti af ástandi sem þessu og ber að skoða í því ljósi málið er hér enn flóknara vegna þess hver gerandinn er samtök sem vilja kenna sig við íslamskt ríki en eru án ríkisfangs okkar verkefni er að tryggja og bera ábyrgð á því hvernig við komum fram hvert gagnvart öðru að við sýnum ábyrgð skilning og yfirvegun að við búum til samfélag þar sem allir eru velkomnir og hafa tilgang hlutverk og verkefni og líka að vera rödd út fyrir landsteinana rödd sem boðar frið ábyrgð í umhverfismálum kvenfrelsi og jöfnuð með þau sjónarmið að leiðarljósi finnum við rétta tóninn í viðbrögðum við þessum hörmungum eins og öllum öðrum hér er við glæpasamtök að glíma en líka viðburði sem verður að skoða í pólitísku samhengi innrásin í írak tvö þúsund og þrjú er partur af atburðarásinni og við verðum að horfa á hana um leið markmiðið með þessum aðgerðum er að valda uppnámi þess vegna er eina rétta viðbragðið að bregðast við með yfirvegun markmiðið er að kalla fram hatur þá er eina viðbragðið að bregðast við af kærleika við verðum að vera boðberar yfirvegunar og friðsamlegra lausna en viðfangsefnið framundan er ójöfnuðurinn í heiminum baráttan við fátækt